forte e con una posizione che sia congrua di fronte appunto ad emergenze che sono sempre più gravi.

Chiaramente il buon lavoro arriva anche da ottimi consigli che sono arrivati alle organizzazioni non governative, che sono quelle che più di tutte si occupano di situazioni del genere, quindi un plauso va fatto a loro e ci dobbiamo impegnare per proteggere chi lavora sul campo e per evitare che si verifichino attacchi come quelli